Pe timp de criză, însă, este de preferat ca majorarea TVA ului și a altor taxe să fie evitată, atunci când există alternativă. De exemplu, în România, creșterea TVA ului cu cinci puncte, de la 19 la 24, a avut un impact negativ asupra mediului de afaceri, generând presiuni. Considerată inițial o modalitate de relansare economică, aceasta a întârziat, conform analizelor, ieșirea României din recesiune și ar fi fost oportun să fie operată în două etape. Astăzi, România este unul dintre statele membre cu cel mai mare TVA și are nevoie de măsuri pentru stimularea investițiilor și absorbției fondurilor europene.